Se han dicho muchas cosas, y yo me voy a centrar en dos que creo que todavía no se han mencionado y que tienen un impacto realmente importante en la posibilidad de que las pymes aprovechen y optimicen todas las ventajas que da el desarrollo de las tecnologías digitales. Por un lado, el tema de las infraestructuras digitales. En estos momentos se está transponiendo e implementando el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 4G, fibra y 5 G.

La Comisión tiene la competencia de observar si la implementación es la adecuada y es fundamental que lo haga.

Para gestionar los datos hace falta capacitación para tener capacitación hace falta formación, hace falta un plan de acción de la Unión Europea que sea ambicioso, que tenga unos objetivos claros, que se puedan medir y que empujen a que cada uno de los países miembros cierren ese retraso que mayoritariamente hay en temas de formación y capacitación digital.